Doamnelor și domnilor, situația calității aerului în unele orașe mari din Europa este gravă. Am stabilit la nivel european standarde pentru concentrațiile de particule nocive, ceea ce reprezintă un pas important.

Ce am constatat dintr un caz concret România a fost trimisă de Comisie în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea acestor standarde. Sancțiunile, chiar foarte mari, nu pot debloca problema de fond. Avem o lipsă acută de expertiză. Pentru a ameliora calitatea aerului, e nevoie, de exemplu, de investiții mari în infrastructura de transport din oraș. De ani de zile, proiectele stagnează. Propunerea mea este să angajăm echipe de experți din partea Comisiei pentru a acorda asistență tehnică. Trebuie să luăm autoritățile locale și naționale de mână pentru a progresa. Vă propun să schimbăm abordarea și să gândim un dispozitiv în acest sens. Trebuie să recunoaștem deficiențele și să acționăm în mod diferit de cum am făcut timp de 12 ani.